Najlepša hvala, spoštovana podpredsednica za dano besedo! Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj! Dovolite, da kot predlagatelj malo pokomentiram mnenja vlade in pa poslanskih skupin. Vlada je rekla, večinoma je bilo glede metodologije. Spoštovani in spoštovane, ni stvar današnjega zakona, niti današnje razprave, metodologija. Ni idealna, kar verjetno priznavate tudi na ministrstvu in vsi ostali deležniki priznavajo, ampak metodologija ni tema današnjega zakona, čeprav, še enkrat, je tudi tam nekaj odprtih vprašanj, precej glede rastiščnega koeficienta, pa še kakšna malenkost bi bila verjetno potrebna poprave. Razumem pa intenco Ministrstva za finance. Dali smo denar javnemu sektorju in nekje je treba vzeti in vzeli bomo tistemu, ki ustvarja, kmetu, pri tem zakonu, ker de facto za naslednje leto, bo bolj obdavčen. Ali je realno ali nominalno, saj ni važno, s tem vsako leto kmeta bolj obdavčujete. Tako da, če pa pogledamo pri tem pa še to, ne, da v bistvu to povečanje KADE-ja ima pomembne posledice za javna sredstva, potem pa imamo problem, vsi mi, ki tega slovenskega kmeta, ki ustvarja, obremenjujemo. Pustimo ob strani, da, ko govorimo sedaj o obsegu pravic iz javnih sredstev, da sistem, ki ga ja bivša ministrica za delo, družino in socialne zadeve uvedla, ne deluje v praksi, da te dni verjetno tudi na koalicijske poslance pritiskajo, državljani in državljanke sprašujejo, kaj moramo narediti, da bomo v letu dva tisoč devetnajst dobili otroški dodatek, štipendije in desetnijo ostalih socialnih pravic? Ali sistem deluje ali ne? In kot je bilo rečeno pri sprejemanju tistega zakona, kako bo sistem javnih sredstev deloval, je bilo tudi tukaj leta dva tisoč šestnajst pod ministrovanjem ministra Židana, torej iste stranke SD, rečeno, katastrski dohodek bo veljal in bo super za slovenskega kmeta. Ampak na žalost, spoštovana vlada, jaz ne vem, če vi kdaj gledate kakšna poročila, ko vsaka dva ali pa tri mesece slovenskega kmeta še veliko bolj kot povprečnega državljana prizadene žledolom, vetrolov, pozeba, suša in še kaj drugega. To ima de facto vpliv na slovenskega kmeta, ampak Ministrstvo za finance v maniri, kmetje, plačajte davke, vas to ne zanima. Socialni demokrati, seveda, v bistvu od njih nisem pričakoval drugačnega stališča, kajti, saj vemo, kdo je bil predhodnik na položaju ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Človek, ki se je v besedah veliko zavzemal za slovenske kmete, v praksi pa delal ravno nasprotno. Katastrski dohodek, prva zadeva. Ampak on je bil celo toliko hinavski, si bom drznil to reči, da je rekel leta dva tisoč sedemnajst, ko sem še jaz na oblasti, bo malenkost manjši katastrski dohodek, pol pa, ko bo nova vlada pa, kam krene, tam krene. Bo že drugi minister to reševal. In jaz mislim, da je Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka eden izmed poglavitnih razlogov, zakaj je na funkciji ministra za kmetijstvo več ne sedi magister Dejan Židan, ampak se je raje umaknil v Državni zbor in svoji naslednici prepustil spogledovanje s problemi v kmetijstvu. Katastrski dohodek, davčne blagajne, tisoč petsto novih predpisov s področja kmetijstva in tako naprej. Pa pa da pustimo od strani, da nikakor kljub vsem nujnim sejam Odbora za kmetijstvo nismo znali reševati problem naravnih nesreč. Sedaj pa Poslanska skupina SMC, ki pravi, da so nespremenjene okoliščine. Spoštovani, predstavnik je govoril o stališču Poslanske skupine SMC, poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu dva tisoč sedemnajst, pa dovolite par stavkov, ki bodo njega dali v to, kar je on rekel, da so trditve SDS izkrivljene in neresnične, in da gre za zavajanje in za davčni populizem. Pa poglejmo, kaj je ugotovil kmetijski inštitut, ki po mojem prepričanju ni ne lev ne desen ne Židanov ne Liščev ne od nobenega drugega. Leta dva tisoč sedemnajst je bilo za kmetijsko predelavo izrazito neugodno, obseg proizvodnje kmetijskih proizvodov se po začasnih statističnih podatkih zmanjšal za slabih deset odstotkov, pri čemer je bil obseg rastlinske pridelave manjši za devetnajst odstotkov. Nadalje. Stopnje samooskrbe so se skoraj vsepovsod zmanjšale, ampak poslanec SMC-ja pravi, nič novega, nespremenjene okoliščine. Še več, spoštovani gospod Židan, Gregor Židan, poslanec SMC-ja, da ne bo napake, posebej za vas in za slovensko javnost, citat iz poročila: "Ekonomski rezultati kmetijstva so se v letu dva tisoč sedemnajst na skupni ravni izrazito poslabšali v primerjavi z letom prej. Neto dodana vrednost kmetijstva se je v primerjavi z letom dva tisoč šestnajst ponovno izrazito zmanjšala, in sicer za okoli tretjino, minus enaintrideset odstotkov." Gospod Židan pa pravi, nespremenjene okoliščine. Faktorski dohodek kmetijstva pa se je zmanjšal za okoli petnajst odstotkov. Gospod Židan pravi nespremenjene okoliščine. Spoštovani gospod Gregor Židan, če me poslušate, predlagam, da takoj danes daste odstopno izjavo in prenehate biti član Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ker to, kar ste si pa danes privoščili v stališču Poslanske skupine SMC, je grob napad na tiste ljudi, na kmete, katere naj bi kot član odbora za kmetijstvo tudi zastopali. In vi govorite, kako so trditve SDS izkrivljene in neresnične, povzete pa so, prvič, po poročilu stanju kmetijstva v leto dva tisoč sedemnajst in povzete so po navedbah prejšnje vlade, ko je sprejemala zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka. In še enkrat, posebej samo za gospoda Gregorja Židana, zavezancem se bo ob upoštevanju predlagane prehodnega obdobja ocenjeni katastrski dohodek v letu dva tisoč osemnajst glede na leto dva tisoč sedemnajst poveča za okoli enajst milijonov evrov, v letu dva devetnajst glede na leto dva osemnajst še za petnajst milijonov in v letu dva dvajset glede na leto dva devetnajst še za okoli devetnajst milijonov evrov. Spoštovani gospod Gregor Židan, nespremenjene okoliščine, enajst milijonov do petnajst milijonov do devetnajst milijonov niso nikakršen populizem, ampak realne številke uradnikov na ministrstev, in še enkrat vam lahko preberem, kaj je izdelal kmetijski inštitut. In še enkrat, spoštovani gospod Gregor Židan, če poslušate ali pa kje gledate, predlagam, da ne obremenjujete več članov Odbora za kmetijstvo s svojo prisotnostjo, ker to pa je višek, kar ste si danes privoščili. Potem Desus. Jaz sem zelo pazljivo poslušal stališče, ampak ne zato, zaradi gospoda, ki ga je predlagal, ampak predvsem iz stališča ker ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, torej prva, ki naj bi zagovarjala položaj kmetov, prihaja iz kvote Desusa. In jaz sem jo na hearingu zelo natančno spraševal, kakšna bo njena vloga v položaju prve dame slovenskega kmetijstva glede na vse slabše davčne, birokratske pa na žalost tudi naravne posledice, ki jih imamo v Sloveniji. Ini bilo polno seveda sladkih obljub, ampak na žalost, ugotavljam, glede na stališče Poslanske skupine, ki je verjetno zelo približno tudi stališče Ministrstvu za kmetijstvo, da se slovenskim kmetom tudi pot novo ministrico ne obeta nič boljšega, da se obeta nadaljevanje politike prejšnjega ministra. Ali bodo za to poskrbeli uradniki, ki bodo verjetno isti na ministrstvu, ali pa je njena intenca, da nadaljuje delo predhodnika, je to njena zadeva. Ampak jaz upam, da ministrica ne bo nadaljevanja s katastrofalno politiko svojega predhodnika, ampak bo začrtala neko novo pot slovenskemu kmetijstvu. Ampak obeti, glede nepodpore temu zakonu, že kažejo, da temu ne bo tako. Potem glede stališče Poslanske skupine LMŠ, da postavljamo en segment ljudi v boljši položaj. Ta ista vlada pa je čez noč posameznim sektorjem, posameznim deležnikom v javnem sektorju zvišala položaj, ne preko Zakona o DDV-ju ali pa Zakona o dohodnino, sistemsko reševala položaj vseh državljanov in državljank - ne, svojim volilnim upravičencem so potiho delili denar, so jim izboljšali položaj, ko pa SDS predlaga, da se kmetom ne izboljša položaj, ampak da se jih ohrani pri življenju, pa poslušamo mnenje največje vladne stranke, da je nepravično, da se en segment ljudi postavi boljši položaj. Sedaj vas pa ne razumem - ko Nova Slovenija danes predlaga Zakon o dohodnini, ki bi zavzel vse državljanke in državljanov, imate ogromno problemov. Ko SDS predlaga Zakon o DDV-ju, ko bi znižali, imate spet problem. Danes pa, ko govorimo o enem segmentu ljudi, tistemu, ki ustvarja, poleg obrtnikov in gospodarstvenikov, zato da ima javni sektor plače - pa pustimo, da javni sektor seveda tudi dela, ampak jaz mislim, da se mora javni sektor hudičevo dobro zavedati, tako kot mi, funkcionarji v tej dvorani, od kot prihaja dodana vrednost za naše plače. Ampak zaenkrat ne, bog ne daj, da bi kmetje imeli, kot je bilo rečeno, boljši položaj. Pa me resnično zanimalo, kako bi kmete postavili v boljši položaj. In imam občutek, da marsikateri poslanec nima stika s slovenskim kmetom, da živi v nekem svojem pravljičnem svetu, kjer sir, mleko, govedina prideta v trgovske police in vsi srečno živijo, kmetje pa itak so dobro plačani in jim ni treba veliko delati. Tako da moram reči, da sem zelo razočaran nad stališči poslanskih skupin. Moram reči, da izražam pohvale strokovnim sodelavcem poslanskih skupin SD, SMC, Desus in pa LMŠ, ki so iz mnenja vlade znale nekako oblikovati stališče poslancev teh strank, ampak na žalost imam občutek, da vsaj dve tretjini stališč - tukaj bom rekel, da gospod iz Desusa je bil zelo korekten, in imam občutek, da celo ve, za kaj se gre pri tej materiji, ostali so samo prebrali tisto, kar so dobili pred samo sejo v roke. Ker če bi resnično verjeli v to, kar so prebrali, bi jih bilo verjetno jutri sram iti na kmečko tržnico v svoji občini in pogledati kmetu, ki jim bo prodal ali jabolko ali pa kakšen drug proizvod, jih bi bilo resnično sram. In prav je, da jih bi bilo, oziroma upam, da jih bo sram. In ko je prej, gospod Židan, rekel: "Ja, se, nič novega, ne, nespremenjene okoliščine." So spremenjene okoliščine, spoštovani poslanci koalicije. Zakaj vlagamo v SDS-u, pa tudi v Novi Sloveniji skoraj copy paste predlogov zakonov iz prejšnjega mandata - ker ob tej fami o super novih poslancih pričakujemo super boljše razumevanje stanja položaja v Sloveniji. Ali na področju davkov ali na področju gospodarstev ali nenazadnje pri tem, kar imamo danes pri pred seboj, na področju kmetijske politike. Skratka, očitno je utopična misel, da bodo novi poslancev vladnega šestorčka bolje razumeli stanje v Sloveniji. Da bodo bolj svobodno in bolj s svojo glavo odločali - a očitno temu ne bo tako. Očitno se bo nadaljevala zgodba iz prejšnjega mandata. Prejšnjem mandatu so tri koalicijske stranke pritiskale za ali proti, glede na to, kdo je predlagatelj, njihovo mnenje pa je bilo napisano v vladnih sobanah. V tem mandatu pa imamo šest koalicijskih poslanskih skupin, ki bodo delale isto. Pritiskale tipko za ali proti glede na to, kdo je predlagatelj, in obrazlagali tisto, kar jim bodo napisali v vladnih sobanah. Skratka, reciklirana vlada je tudi danes pokazala, da bistvu razmišlja samo tako, kot jim napišejo v kabinetih ministrstev ali vlade. Pa smo res pričakovali, da med določenimi poslanci bo toliko - ne samo razuma, predvsem pa znanja - tudi s področja kmetijstva ali pa kje drugje, da bodo rekli - resnično ni vedno potrebno, kdo je predlagatelj, ampak za kaj se gre. In tukaj se gre, da slovenskega kmeta ne obdavčimo bolj, kot je bilo to leta dva tisoč sedemnajst. Ker, verjemite, smo na pol poti do leta dva tisoč dvajset, ko bo polno slovenskih kmetov obremenjeno s katastrskim dohodkom. Pa upam, da tudi takrat ne bomo poslušali v tem državnem zboru, kako so trditve SDS-a izkrivljene in neresnične in kako gre za davčni populizem. Pojdite do branjevke na kmečko tržnico pa jo vprašajte, ali je njeno delo v podlagi Zakona o katastrskem dohodku davčni populizem ali pa je njen višji katastrski dohodek posledica ali nerazumevanja, v kar čedalje bolj dvomim, ali pa namenskega nagajanja in uničevanja slovenskega kmeta. Toliko zaenkrat. Hvala.